Signor Presidente, cari colleghi, siamo oggi qui in plenaria, giunti finalmente alla discussione finale almeno per questa legislatura, su questo regolamento sulle sementi e il materiale vegetale di riproduzione. Un dossier complesso, non solo per i particolari aspetti tecnici che vi sono compresi, ma anche perché controverso per l'importanza delle tematiche trattate e per le diverse sensibilità politiche che si sono espresse nel corso dei lavori. Signor Commissario non vedo il Commissario Cioloş, c'è il Commissario Borg come ben lei sa, la Commissione europea e in particolare la DG SANCO aveva presentato lo scorso 6 maggio un pacchetto di misure per far fronte alle norme di sicurezza e di salute per l'intera filiera agroalimentare. In questo pacchetto era compreso il regolamento sulle sementi e le piante di riproduzione. A partire dalla proposta della Commissione, in qualità di relatore, avevo elaborato un rapporto cui ho cercato di dare spazio alle diverse sensibilità e problematiche che mi erano giunte dal settore dell'industria, dagli esperti e dalle organizzazioni del biologico tra queste, la necessità di chiarire meglio alcuni nuovi concetti introdotti nella proposta della Commissione. Questo anche per creare certezze per gli operatori del settore e una sana regolamentazione del mercato. Questioni che stavano particolarmente a cuore sono anche quelle della sburocratizzazione e della facilitazione all'accesso delle piccole imprese alle operazioni commerciali e della garanzia di sopravvivenza per tutti gli operatori non commerciali. La riforma delle norme del settore delle sementi ha generato grande interesse e una lunga attesa. La mancanza di chiarezza su alcuni dei temi trattati nella proposta e la difficoltà di comprendere l'impatto per mancanza di uno studio di impatto, che questa avrebbe generato sul settore, si sono riflesse in un numero di emendamenti presentati, superiori ai 1400, solo la riforma della PAC ha avuto più emendamenti di questo testo.

I nostri timori rispetto al testo della Commissione sono anche legati al fatto che la proposta di regolamento contiene un gran numero di atti delegati, circa 90, che non permettono a questo Parlamento di lavorare con trasparenza e chiarezza su un tema chiave per il settore, rimandando a decisioni future proprio quei temi chiave come alcuni dei nuovi concetti sul materiale eterogeneo o il materiale di nicchia su cui il Parlamento europeo non può e non vuole sottoscrivere deleghe in bianco alla Commissione. Noi vogliamo svolgere il nostro ruolo di colegislatore, ma non di delegante. Vogliamo svolgere il ruolo di codecisore e vogliamo su questo la possibilità di un testo che ci permetta di codecidere con la Commissione, non di delegare con addirittura 90 atti delegati alla Commissione quindi non c'è la volontà del Parlamento, della commissione agricoltura del Parlamento europeo di non affrontare il tema, al contrario! C'è la volontà di affrontarlo, ma di affrontarlo fino in fondo, senza troppi rinvii ad atti delegati, senza tempistiche ristrette, senza un carico burocratico che passando da 12 direttive a un regolamento, inevitabilmente viene a pesare come un'evidente forzatura, come carico burocratico sugli operatori. E su questo voglio concludere passando da 12 direttive a un regolamento e inserendo tra i temi anche quello del materiale di riproduzione, di moltiplicazione vegetale, crea un'evidente forzatura. Un unico ombrello in cui tanti argomenti, tra loro non necessariamente affini si ritrovano tutti insieme. Allora spero che questo dibattito, signor Commissario e ho concluso insieme a tutti gli emendamenti che sono stati presentati possa